virðulegur forseti við jón bjarnason háttvirtur þingmaður erum nýlega búnir að rifja það upp hverjir voru sameiginlega í för fyrir kosningarnar nítján hundruð níutíu og níu og fórum yfir held ég bara allt norðvesturland í þeim efnum þannig að ég er í sjálfu sér ekkert á leiðinni yfir í vinstri græna og þakka fyrir það það er líka ágætisfólk í öllum stjórnmálaflokkum og það er nú einu sinni þannig háttvirtur þingmaður jón bjarnason en þakka þér fyrir hvatninguna í minn garð

það má auðvitað túlka það sem svo að framkvæmdarvaldið hafi hverju sinni og margir hafa jafnvel viljað túlka það sem svo að þau lög sem voru samþykkt hér í vor sem gáfu ríkisstjórninni heimild að fara í ákveðnar lántökur

hins vegar var ég að segja hér í mínu frábæra andsvari hér áðan við þig háttvirtur þingmaður jón bjarnason að ég teldi að það mætti breyta mjög mörgu ekki bara í þessu tiltekna máli heldur almennt í eigum við ekki að segja í vinnuskipulagi og vinnutilhögun hjá framkvæmdarvaldinu

efla eftirlitshlutverk þingsins og efla skýrar leikreglur á sama hátt tiltók ég það áðan að ég er ekki hræddur við það að framselja valdið til þjóðarinnar hvorki einstakra sveitarfélaga eða þjóðar í stærri kosningum og hef góða reynslu af því að það sé hægt að takast á